að maður verður að nýta hverja mínútu sem maður fær en mig langar aðeins að bæta við fyrri ræðu í sambandi við það hvað er til úrbóta núna það kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að menntamálaráðuneytið hefur verið með ákveðna stefnumörkun fyrir náttúruminjasafnið samþykkti hana tuttugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og tíu þar er fyrsti punkturinn árið tvö þúsund og tíu þá átti að ljúka stefnu safnsins fyrir næstu ár fyrsti punkturinn er að finna húsnæði sem hentar starfsemi safnsins næstu árin fyrsti punkturinn það er ekki búið að því það húsnæði sem núna er til staðar hentar alls ekki þessu safni það er svo lítið þetta húsnæði það er í loftskeytastöðinni rétt við háskólabíó sínu pínulítil aðstaða ég vil skoða hana þetta er ekki neitt neitt það er ekki hægt að bjóða upp á neinar sýningar þarna né neitt þannig að það verður að taka á þessu það verður að taka á mörgu öðru líka það verður að taka á húsnæðismálunum

safn og það er komið í betra húsnæði og það sýnir bara að náttúruminjasafn íslands hefur verið algert olnbogabarn og ekki verið forgangsraðað með hagsmuni þess í huga ég hef stundum farið upp í fyrirspurnir til hæstvirts menntamálaráðherra og spurt um þjóðmenningarhúsið hvort hægt væri að nýta það tímabundið

það verði gert þannig að það verður að finna einhverja millilausn sem hentar safninu á næstu árum síðan varðandi innihald safnsins þá kemur það mjög sterkt fram í skýrslu ríkisendurskoðunar þessi togstreita se hefur verið milli náttúrufræðistofnunar íslands og náttúruminjasafnsins á blaðsíðu tólf er henni mjög vel lýst af því að þar er vitnað í álit forstjóra náttúrufræðistofnunar á frumvarpi safnalaga frá þrítugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og eitt þar er dregið fram

þá verður lítið eftir af náttúrufræðistofnun íslands og vafasamt hvort grunnur sé fyrir áframhaldandi rekstri hennar heyr á endemi þó að náttúrufræðistofnun íslands væri ekki í einhverri sérstakri safnastarfsemi þá bara gegnir hún allt öðru hlutverki það er rannsóknastofnun það er ekki safnastofnun í eðli sínu mér finnst þetta vera svo ótrúleg þessi togstreita að við hljótum að geta skorið á þennan hnút við verðum að gera það reyndar er bráðabirgðaákvæði með